Digitalizace je samozřejmě téma pro Evropskou unii, ale je to také globální nástroj, tedy digitální obchod. Proto je správné reagovat na digitální vývoj a zaměřit se na odborné vzdělávání tak, aby časem nevznikaly hluboké sociální propasti. Proto je nutné na jednotném digitálním trhu zachovávat zásady spravedlivé soutěže, neutrality sítě a ochrany spotřebitelů. Proto je samozřejmě nutné zdůraznit nutnost ochrany osobních údajů tak, aby spotřebitelé měli důvěru v digitální obchod. Při vyjednávání obchodních podmínek a dohod nesmí Evropská unie nikdy snížit vysoké nároky na ochranu svých podnikatelů, spotřebitelů a vždy se řídit právním řádem Evropské unie.